Podle mého názoru v ní poukázala na klíčové oblasti, kde musíme v Evropské unii stále bojovat proti genderovým stereotypům.

Setkáváme se v nich s genderovými stereotypy, které mohou mít vliv na děti v ranném věku a na mladistvé. Je důležité prosazovat zobrazování žen respektující jejich důstojnost, ale zároveň musí být zachována svoboda projevu. Chci poukázat ještě na jednu věc, je obrovský rozdíl mezi členskými státy Evropské unie, co se týče právě zachovávání či pokroku v genderových stereotypech. To je podle mne problém, kterému bychom se my tady, v Evropském parlamentu, měli více věnovat a to jest právě srovnávání jednotlivých pokroků mezi členskými státy. Je naprosto jasný rozdíl mezi členskými státy například ve střední Evropě, kde někde dochází i k zákazům antikoncepce a podobně, oproti ostatním členským státům, které v této problematice pokročily a pokročily tak výrazně, že mají i otcovskou dovolenou, a vše je prostě na úplně jiné, tzv.